Denn der Artikel 157 der Geschäftsordnung sieht nur die Frage der Zulässigkeit von Änderungsanträgen vor. Es muss doch möglich sein, dass man als Abgeordneter dieses Hauses eine demütige Frage an das Präsidium dieses Hohen Hauses stellt!